Európska únia prispieva k bezpečnosti a politickej stabilite v Africkom rohu. Sme hlavným poskytovateľom medzinárodnej a humanitárnej pomoci. Udržateľné riešenie množstva konfliktov v regióne môže uspieť len vtedy, ak bude vychádzať zo vzájomného rešpektu. Dobré susedské vzťahy musia prekonať rivalitu a tradičné spory. Dôležité je aj naštartovanie spolupráce medzi štátmi v prospech udržateľného rozvoja. Správu som rada podporila, ale zároveň by som chcela vyzvať Komisiu a ďalšie inštitúcie, aby rešpektovali suverenitu afrických národov v kultúrnych a etických otázkach.